Hvala za besedo, predsednik. Ja, seveda je, kot je že Maša povedala, javni prevoz je neka javna storitev in lahko bi govorili, koliko nekih javnih storitev, smo v Sloveniji v preteklosti zavozili. Zato seveda vsekakor podpiram, da se ministrica lotila, da nekako ta, to javno storitev, se pravi javni prevoz, spravi v red in tudi sam podpiram pač ta zakon, ki je neki začetek, tega urejanja. Zdaj, veseli me, da ta zakon ureja več družbenih skupin , ker ti ponavadi se v tem parlamentu soočamo z nekimi večkrat kakimi populističnimi predlogi zakonov , ki rešujejo samo en vidik, samo eno skupino, tu pa smo vseeno šli, reševat dejansko več, družbenih skupin . Zdaj, v te razpravi je bilo že, veliko povedanega, predvsem kaj ta novela prinaša za upokojence, ker sem nekoliko mlajši, bom to, to področje izpustil in predvsem pač povedal, da me veseli, ker sem se v preteklosti veliko ukvarjal s študenti invalidi, da se tudi ta problematika nekako rešuje, se pravi, da ta novela zakona zasleduje navedene cilje s širitvijo kroga upravičencev do subvencioniranih ali brezplačnih prilagajanih prevozov z javniškim potnim prometom in vključuje tudi študente, ki so težje ali težko težko gibalno ovirani, ne, kajti vemo, da imajo študentje invalidi, v Sloveniji zelo velike probleme, in s tem, že s prevozom jim bomo lahko, zelo, zelo pomagali. to podpira tudi Zveza paraplegikov Slovenije, bi pa si želel, da se študente invalide tudi uredi, sam dostop, na fakultetah, kajti vemo, da, slovenske fakultete, izobraževanje poteka še v zgradbah, ki so zelo stare, več kot tudi petdeset let, in so popolnoma neprimerne, za gibalno ovirane. Zdaj, druga, skupina, ki jih želim izpostaviti, so športniki, tako, da me tudi veseli, da se bo ta subvencionirana vozovnica, se pravi, za upravičene dijake in študente, ki so kategorizirani športniki oziroma registrirani pri olimpijskem komiteju. tu v predlogu je sicer do kraja vadbe, ampak z novelo dejansko tudi rešujemo, da dejansko gremo širit na celotno območje, Slovenije. Tako, da me dejansko, veseli, da bomo danes, upam, to zadevo podprli. Hvala.